Mulțumesc, domnule președinte. Am votat raportul privind micile exploatații agricole având în vedere importanța acestui subiect și, de asemenea, ținând cont de următoarele aspecte raportul cuprinde amendamentul pe care l am inițiat în comisie cu privire la menținerea diferențelor majore între subvențiile agricole, în detrimentul noilor state membre.

De asemenea, raportul cuprinde amendamentul prin care, în comisie, am atras atenția privind presiunea asupra terenurilor agricole din noile state membre, în urma liberalizării pieței funciare. Micii agricultori vor fi puternic afectați de aceste presiuni și au nevoie de măsuri care să i determine să și dorească să păstreze și să lucreze pământul, nu să l vândă. Din păcate, în locul unor astfel de măsuri, guvernele multora dintre statele membre, cum este și cazul guvernului socialist din România, preferă să i distrugă pe micii agricultori cu taxe și impozite enorme.